Predsedujoči. Prosim, da, kolegu poslancu razložite proceduro pri, preiskovalni komisiji. Namreč, dejal je, da oni bodo preiskovali vsak sum, ki bo potrjen kaznivega dejanja. Razložite mu , da če v mandatu preiskovalne komisije ni pravne podlage za pridobitev določenih dokazov, preiskovalna komisija teh dokazov ne more dobiti. In ker ne more teh dokazov dobiti, ne morejo biti potrjeni sumi . In ker ne morejo biti potrjeni sumi, torej ne morejo razširiti mandata preiskovalne komisije. Tako da razložite mi to proceduro in naj ne zavaja slovenskih davkoplačevalk in davkoplačevalcev.